Il vient d'arriver il y a dix minutes moi, je suis là depuis le début du débat.

J'entends dire que, dans le groupe des Verts, vous plaidez contre ce rapport or, j'entends tous les collègues le saluer, dire que c'est une avancée, car, évidemment, mettre un terme à l'évasion fiscale est quelque chose de fondamental.